Señora presidenta, quisiera empezar mi intervención señalando a la Comisión que el debate de hoy no es sobre la quiebra de Thomas Cook, sino precisamente sobre cómo la quiebra de Thomas Cook ha afectado a miles de personas y a ciertas regiones que tienen nombre y apellido —en el caso de España las Islas Baleares,

Precisamente hoy yo quiero ser la voz de todos esos miles de turistas que han depositado lo mejor de las expectativas de su año en ir de vacaciones para quedarse en tierra o no llegar a su casa. Quiero ser la voz de todos aquellos consumidores que hoy todavía no saben si van a recuperar su dinero. Quiero ser la voz de todos aquellos empleados que, en la noche, a horas nocturnas —a las dos de la mañana—, vieron como perdían sus puestos de trabajo. Y como además conozco a muchos de ellos, que son excelentes profesionales, sé que hoy muchos de ellos siguen trabajando a pesar de no cobrar sus nóminas, simplemente porque no saben qué va a pasar con ellos en materia de legislación laboral y cómo va a determinar finalmente su futuro la justicia. Y también quiero ser la voz de todos esos conductores y esos guías turísticos que no saben qué va a pasar el año que viene con su temporada. En definitiva, hoy la Comisión tiene más importancia que nunca y no es el momento de palabras, sino de hechos. En ese sentido, en nombre de Ciudadanos y en nombre de Renew Europe, el grupo liberal al que pertenezco, quiero decirles a todos ellos que no les vamos a dejar solos y que vamos a llegar hasta el final, porque precisamente esas situaciones no pueden producirse y se tienen que tomar medidas concretas.